Die kulturelle Vielfalt Europas ist ein wichtiges Gut, das es zu erhalten und auch in Zukunft auszubauen gilt. Damit das möglich ist, müssen wir uns den Herausforderungen des digitalen Zeitalters nicht nur in der Informations und Wissensgesellschaft, sondern vor allem auch im Bereich des Kultur und Kreativsektors stellen. Kulturelle Vielfalt ist nicht nur ein ideeller Wert, sondern sie stellt auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. In der EU sind circa fünf Millionen Menschen im Kulturbereich beschäftigt. Das entspricht circa 2,5 der Gesamtbeschäftigung. Der kulturelle Sektor ist ein Wachstumssektor, der sich schneller entwickelt als viele Bereiche der übrigen Wirtschaft. Die Entwicklung von Informations und Kommunikationstechnologien wird durch die Inhalte, die der Kultursektor anbietet, genauso vorangetrieben, wie sich auch die Art und die Qualität der Inhalte durch die Technologie verändert und weiterentwickelt haben. Wir brauchen daher für die Kultur und Kreativindustrie Rahmenbedingungen, unter denen sie sich in Anbetracht der Herausforderungen des digitalen Zeitalters nachhaltig entwickeln kann. Wir brauchen ein modernes, zugängliches und rechtssicheres System, in dem sich alle gleichermaßen entfalten können.

Deshalb müssen wir auch im Bereich der schulischen und beruflichen Bildung ein Augenmerk auf diesen Bereich legen. Wir müssen jungen Menschen und auch in den Angeboten des lebenslangen Lernens kulturelle und kreative Kompetenzen vermitteln.

Wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen Kulturschaffende ihren Lebensunterhalt sichern können. Deshalb werden wir uns intensiv mit den Fragen des Urheberrechts, der sozialen Sicherung und des geistigen Eigentums, aber auch des offenen Zugangs zu Informationen und Inhalten befassen müssen, um die Fortentwicklung der Kreativ und Kulturindustrie auch in Zukunft in einem digitalen Umfeld zu sichern und die kulturelle Vielfalt und das kulturelle Erbe Europas als wesentliches Merkmal der Europäischen Union erhalten zu können.